Maar het is juist het Europees Parlement dat een oorlog voert tegen de lidstaten.

Dit Parlement wil de problemen met grensoverschrijdende misdaad niet zien.

Dit Parlement, Voorzitter, moet zichzelf opheffen. Dat is niet alleen veel goedkoper, maar dat zou een stap in de richting van vrede en veiligheid zijn.